Parliamo di un'unione energetica costruita solo di macro connessioni tra nazioni e di sola capacità di inversione di macro flussi

non importa se potrebbero non esserci così tanti fornitori extra UE in grado o con la volontà di dare, un domani, ad ognuno l'energia che gli serve non importa se ancora oggi appartamenti adiacenti non sono messi in grado di scambiarsi l'energia indipendentemente dai monopoli. Si è dato per assunto che questa unione calata dall'alto generi automaticamente resilienza, ma essa ci conduce in un altro vicolo cieco, a nuove dipendenze e grandi delusioni. Per i tempi in cui viviamo e vivremo, riteniamo opportuna un'altra forma di unione energetica dove la generazione indigena e diffusa alimenti flussi di origine invertiti rispetto al passato dalle singole case e centrali fino ai grandi connettori necessari è vero, ma a calmierare l'intermittenza delle rinnovabili delle variazioni locali stagionali e circadiane del clima e della luce tra zone distanti. Impariamo dall'acqua e dalle piante la più piccola goccia di rugiada alimenta lo stesso il proprio bacino, i fiumi nascono da innumerevoli rami, gli alberi spingono più in profondità le proprie radici nei periodi di siccità.